Hvala za odgovor, ministrica. Težava je problematična po celi, po celi, po celi državi. Tudi sama ste omenila, da, dobro na domu je, dobro imeti in, pomagati, ampak vsak ni, ne more biti na domu, ne. Če je dementni, takega je treba sprejeti v neko inštitucijo, a ne, ali pa, da ga neguje nekdo od sorodnikov ali nekdo, nekdo od, nekdo tretji, ne. Tako da, mislim, da bo, tako je bilo omenjeno, da je treba več pomoči, več, v dvajsetih letih je bilo to premalo poudarjeno in sredstva se morala najti na vseh področjih. Po pravilniku bi rad razpravo, da se v v državnem zboru opravi. Hvala.